skemmtileg keppni þessa dagana ég varaði við ég benti á ég sá þetta fyrir

en það sá enginn fyrir víst höfum við öll haft uppi varnaðarorð sem fjöllum um þjóðmálaumræðu sem með einhverjum hætti kunna að eiga við í dag svo grafalvarleg er staðan ekki bara hér heldur um heim allan að það var enginn sem sá það fyrir um leið og við horfumst í augu við það að staðan er grafalvarleg verðum við samt að muna að það er ólíku saman að jafna við þá erfiðleika sem íslensk þjóð hefur fyrr á tíð gengið í gegnum við erum auðug þjóð við búum að miklum verðmætum og þeir erfiðleikar sem við þurfum nú að fást við eru auðvitað sem hjóm eitt hjá því sem fyrri kynslóðir hafa hér á íslandi þurft að takast á við og við getum

ætli aristóteles hafi ekki verið fyrstur til þess að vara við þeim á prenti þegar hann greindi svo gáfulega breyskleika mannsins og benti svo skemmtilega á kosti peninganna en jafnframt þá galla þeirra að fé safnast upp

í þessum atriðum felast nú helstu viðfangsefni fjármálalífsins í heiminum í dag við getum líka fyrst minnst er á ritlistina kveikt á bbc hér á útvarpinu og hlustað á upplestur úr the great gatsby sem lýsir óhófslífinu í bandaríkjunum á þriðja áratug síðustu aldar sem lauk með heimskreppunni miklu

við eigum að leita í þessa reynslu sögunnar og veraldarinnar að þeim lyklum að farsæld sem hún geymir að gömlum og góðum dyggðum og að málsháttum eins og dramb er falli næst og að sígandi lukka er best hvað hefur gerst í heiminum hefur það fyrst og fremst gerst að fyrir tuttugu og fimm árum síðan ákváðu vesturlönd í hroka sínum á tíma thatcher og reagans að við værum svo klár vesturlandabúar að við gætum leyft okkur að lifa um efni fram og að við gætum einhvern tíma í framtíðinni af gáfum okkar greitt þær skuldir sem við söfnuðum í dag þessi hroki gat náttúrlega ekki gengið endalaust skoði menn viðskiptahalla á vesturlöndum síðustu fimmtíu árin hófst viðskiptahallinn fyrir tuttugu og fimm árum á þessum tíma og ég hygg að einmitt nú sé honum að ljúka einmitt nú þurfum við vesturlandabúar að horfast í augu við að við getum ekki leyft okkur að lifa um efni fram og þessu hlaut að ljúka við þurfum að endurskoða lífshætti okkar með það að leiðarljósi að við þurfum að eiga fyrir því sem við erum að gera hér á íslandi þá þegar rykið sest og sagan verður skrifuð og persónurnar sem við erum nú svo upptekin af hverfa í skuggann þá munu menn benda á það að árið nítján hundruð níutíu og fjögur hafi íslendingar eins og stundum áður í alþjóðasamskiptum viljað fá allt fyrir ekkert við gerðum samning um að gerast aðilar að evrópska efnahagssvæðinu verða virkir þátttakendur á fjögur hundruð milljóna manna markaði en við vildum ekki taka þátt í evrópusambandinu

myntinni við vildum ekki eiga aðild að evrópska seðlabankanum við vildum ekki eiga aðild að skrifræðinu ekki að þinginu og ekki að framkvæmdarvaldinu yfir þessum markaði við héldum í barnaskap okkar að þannig gætum við fengið allt fyrir ekkert þannig gætum við komist undan þessu leiðinlega og kostnaðarsama skrifræðinu i brussel öllum flóknu reglunum stofnununum og öllu þessu þunglamalega sem litla eyþjóðin vildi vera laus við þegar við værum að græða á markaðnum og nýta okkur sveigjanleika okkar eins og við kölluðum það barnaskap vegna þess að staðreyndin er auðvitað sú að allir vita að með reglulegum hætti bresta markaðir og vegna þess að markaðir bresta með reglulegum hætti og kreppur koma með reglulegum hætti hefur maður yfir markaði stofnanir þá hefur maður á markaði myntbandalög þá hefur maður á markaði skrifræði þá hefur maður yfir markaði sameiginlegan pólitískan vettvang og þá hefur maður yfir markaði sameiginlegt pólitískt framkvæmdarvald mistök okkar voru þau að við gerðumst ekki aðilar að öllum þessum þáttum sem voru nauðsynlegir til þess að geta með farsælum hætti yfir lengri tíma starfað á þessum markaði þegar fjórtán árum síðar stormurinn skall á og kreppan í heiminum byrjaði hrundum við eins og spilaborg vegna þess að við vorum laus undan skrifræðinu laus undan hinu pólitíska samstarfi höfðum ekki evrópska seðlabankann og höfðum enga bandamenn til að vinna með í þeim erfiðleikum sem að markaðnum steðjuðu írar hafa með ágætum hætti bent á það að ef þeir hefðu ekki verið svo heppnir að vera hluti af þessu samfélagi vera hluti af þessum viðbrögðum hefðu þeir verið einangraðir hefði nákvæmlega farið fyrir þeim með sama hætti og hinni eyjunni hér úti fyrir meginlandi evrópu íslandi af þessu þurfum við að læra við þurfum einfaldlega að læra það að ef við ætlum að vera hluti af hinum evrópska markaði fjögur hundruð milljóna manna markaði þurfum við að vera hluti af samfélagsstofnunum þess enda er það í raun og veru ósiðleg hugmynd að vilja græða á markaði en vera ekki tilbúinn til þess að taka þátt í því félagslega samstarfi sem fram fer á og yfir þeim markaði ég held að við þurfum kannski ekki síst á næstu mánuðum og missirum að gæta að sóma okkar og reisn og leitast við að vilja vera fullir þátttakendur og virkir þátttakendur en ekki reyna í sífellu að fá allt fyrir ekki neitt hvers vegna vildu menn ekki gerast aðilar að skrifræðinu í brussel það er dálítið hjákátlegt að hugsa til þess menn sögðu að þá værum við að afsala okkur sjálfstæði okkar eins og svíþjóð eða danmörk eða önnur aðildarríki evrópusambandsins séu ekki sjálfstæð ríki hvar standa einangrunarsinnarnir eftir að hafa haldið þessu fram hér árum saman jú þeir liggja grátandi á tröppum alþjóðagjaldeyrissjóðsins að biðja um neyðaraðstoð við gerum út sendinefndir austur til moskvu til þess að biðja um lán og við förum land úr landi til þess að leita eftir aðstoð og við skömmtum gjaldeyri og við höfum djúpstæðar og verulegar áhyggjur af framtíðinni hvar er nú sjálfstæðið þá ætli okkur væri ekki sæmra að vera sjálfstæðir

í samstarfi fullvalda ríkja í evrópu eins og í evrópusambandinu heldur en að vera í stöðu beiningamannsins eins og við erum nú og hljótum að þurfa að horfast í augu við jú virðulegur forseti ég held að sjálfstæðisrökin um það að gerast ekki aðili að evrópusambandinu heyri sannarlega sögunni til því að einangrunarstefnan sem menn vildu fylgja gagnvart evrópusambandinu hefur gert okkur algjörlega ósjálfstæð við erum einfaldlega hjálparþurfi og magnvana við sjáum auðvitað núna þegar reynir á að við höfum ekki þau tæki sem þarf til þess að bregðast við áföllum í alþjóðlegum fjármálaviðskiptum og á fjölþjóðlegum markaði eins og hinu evrópska efnahagssvæði ríkisstjórnin hefur ekki þann styrk sem hún þarf að hafa seðlabankinn er eins og áhugamaður á þessum harða leikvelli og það reka hver mistökin önnur við leitum og leitum að bandamönnum og finnum fáa og við höfum enga varasjóði til að sækja í ef þetta verður ekki stjórnmálaflokkunum á alþingi

við þurfum hér í þessum sal að hugsa verulega okkar gang